et enfin, entre les bénéficiaires de ces aides éventuelles et ceux qui en seraient exclus.

Ces assurances leur permettraient de couvrir ce genre de risque en mutualisant le coût de cette couverture, sans demander éternellement aux États de les assurer gratuitement, d'autant que les compagnies bénéficient déjà aujourd'hui de l'exonération historique de la taxation sur le kérosène et les billets d'avion.